Dla wielu osób dotkniętych różnymi problemami jest ważną formą obrony ich interesów. Chcę wskazać na potrzebę współpracy i kontaktów Komisji Petycji Parlamentu z ich odpowiednikami w parlamentach narodowych, tak, aby tworzyć wspólny i uzupełniający się system obrony praw obywatelskich. Wyjątkowo ważne są funkcje kontrolne Komisji Petycji w stosunku do działań Komisji Europejskiej.